Na jadernou energii se pohlíží se značným nánosem emocí i populismu. Pod tímto tlakem mnozí reagují iracionálně, bez odborného, argumenty podloženého přístupu. Přitom otázky jaderného štěpení i fúze stejně jako nakládání s produkty těchto procesů vyžadují nanejvýš uvážlivé a zodpovědné postoje v zájmu oprávněně požadované bezpečnosti. Možná paradoxně potřebujeme ještě více vývoje i výzkumu stejně jako udržení úrovně přípravy lidí. A na všechno pak dostatek financí. Nesouhlasím s požadavky vzhledem k rozhodnutí některých zemí utlumit jaderné programy tyto aktivity omezit. Dostatek připravených specialistů bude logicky hrát právě při odstavování jaderných elektráren značnou roli.

Jeden z pozměňovacích návrhů v dokumentu podporuje posílení předávání informací veřejnosti. Považuji to za nesmírně důležité, protože informace o dění v jaderné energetice jsou doslova zbraní. Mimochodem odpůrci tohoto bezuhlíkového zdroje často zkreslující informační municí střílejí velmi obratně. V zájmu budoucnosti a konkurenceschopnosti nemáme také jinou možnost, než hledat nové zdroje. Unie se podílí na projektu jaderné fúze. Projekt ITER, to je nejen budování nového špičkového odvětví, jsou to i nová pracovní místa. Najít finance pro pokračování projektu ITER považuji za naši povinnost stejně jako pro experimentální zařízení JET, které je jeho laboratoří. Dal jsem si tu práci, abych se s úspěšnou činností mezinárodního týmu seznámil přímo v Culhemu, v Británii. Měli bychom mu zajistit finanční perspektivu nejen pro rok

Musíme mít jasno v prioritách pro budoucnost, jinak budeme v krizi vlastně pořád. A Evropa se bez energie, včetně té z jaderného štěpení i fúze, nikam nepohne.